Powinny one zostać objęte regulacjami gwarantującymi przestrzeganie praw człowieka oraz nakładającymi sankcje za ich naruszanie. Szczególnie zatem popieram apel o stworzenie narodowej rady do spraw praw człowieka, która stanęłaby na straży międzynarodowych standardów w zakresie praw człowieka. Instytucja ta mogłaby również zajmować się rozpatrywaniem indywidualnych skarg od obywateli i przeprowadzać dochodzenia wyjaśniające przypadki łamania praw człowieka. Unia Europejska powinna w jak najlepszy sposób wykorzystać instrumenty, którymi dysponuje w zakresie polityki sąsiedztwa, aby wspomóc proces demokratycznych przemian w Tunezji.